En ik zeg altijd 'Ik ben alvast van plan om in 2050 hier nog rond te lopen om te kijken wat we effectief hebben gerealiseerd.'